Voorzitter, in de eerste plaats dank aan de heer Fleckenstein voor zijn werk en ook voor de prettige samenwerking en ook dank aan EMSA.

Dus allemaal punten die goed zijn voor de veiligheid op zee.

Dat geldt ook voor de inspectie van gas en olieboorplatforms.

Voorzitter, mijn fractie zit daar niet op te wachten. In de eerste plaats niet omdat dat werk al op een uitstekende manier wordt gedaan door de nationale kustwachten, maar ook wat veel mensen vergeten omdat de nationale kustwachten nu al heel goed met elkaar samenwerken.

Kortom, Voorzitter, we moeten ook een keer zeggen dat genoeg genoeg is.

Dat gaat nu voor ons een stap te ver dus!